forseta hafa borist þrjú bréf dagsett í dag hið fyrsta er frá þuríði backman fimmti þingmaður norðausturkjördæmis sem segir af sér sem aðalmaður í þingvallanefnd annað bréfið er frá lilju rafneyju magnúsdóttur sjötti þingmaður norðvesturkjördæmis sem segir af sér sem varamaður í þingvallanefnd og þriðja bréfið er frá sigríði ingibjörgu ingadóttur fjórði þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður sem segir af sér sem þriðji varaforseti alþingis